Zunächst einmal freue ich mich, dass es gelungen ist, mit diesem gemeinsamen Entschließungsantrag aller Fraktionen im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz eine einheitliche Stellungnahme des Europäischen Parlaments für die anstehenden Vorschläge zur Binnenmarktakte Teil II zusammenzustellen. Ich glaube, dass die wesentlichen Fragen, die für uns als Europäisches Parlament in den kommenden Wochen bei der Beratung der verschiedenen Gesetzgebungsvorschläge im Zusammenhang mit der Binnenmarktakte II im Mittelpunkt stehen, alle in der notwendigen Deutlichkeit und Klarheit in diesem Dokument vereinigt werden konnten. Ich glaube, dass der Entschließungsantrag auch deutlich macht, dass der Binnenmarkt zwar ein Teil Europas ist, der schon seit geraumer Zeit besteht, aber dass dieser Binnenmarkt nach wie vor großes Potenzial und auch großes Wachstumspotenzial für die europäischen Volkswirtschaften entfaltet nach Europäischer Kommission bis zu 4 auf 10 Jahre und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Europäische Kommission klarstellt, dass die Zeit des Redens über die Umsetzung der binnenmarktrelevanten Gesetzgebung vorbei ist und dass es jetzt an der Zeit ist für Taten. Es ist wichtig, dass die Europäische Kommission nachhaltig und nachdrücklich all diejenigen Mitgliedstaaten ich glaube, man kann am Ende sagen, es sind fast alle immer wieder an ihre Pflichten erinnert und, wenn diese Pflichten nicht eingehalten werden, mit allen Möglichkeiten gegen diese Mitgliedstaaten vorgeht. Die Mitgliedstaaten wirken durch den Europäischen Ministerrat an der Gesetzgebung mit. Deswegen gibt es keine Ausreden, die Umsetzung von Binnenmarktgesetzgebung nicht in der korrekten und schnellen Weise durchzuführen. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, als der Kommissionspräsident heute Morgen ein interinstitutionelles Agreement vorgeschlagen hat, mit dem wir Schwerpunktbereiche umsetzen sollten. Ich bezweifle, dass wir für den Binnenmarktbereich ein zusätzliches Agreement brauchen. Wir brauchen hier vor allem eine Europäische Kommission, die das durchsetzt, was die Mitgliedstaaten versprochen haben. Herr Präsident, ich glaube, dass dazu eine horizontale Strategie notwendig ist. Die hat die Kommission bereits mit dem ersten single market act begonnen.